zaoberá, že to je to kľúčové slovo, ale ďalším kľúčovým slovom je, že bez jadrovej energie sa na nešťastie vôbec nemôžme obísť. Či v Európe, či v Amerike, či v Číne, kde v Číne, v Amerike, v Indii sú projekty na nové jadrové elektrárne, ako iste viete, aj v Európe by bolo, myslím si, prehnané zastaviť akúkoľvek úvahu o jadre do budúcna. Samozrejme ďalším kľúčovým slovom je zdravie občanov a bezpečnosť a som rád, že tie stresové testy, ktoré sú plánované, budú jednak v Európskej únii, ale tiež by mali byť tak, ako tu bolo povedané, aj v Bielorusku, aj na Ukrajine v budúcnosti, aj v Rusku, aby sme boli bezpeční občania v Európskej únii.